Madame la Présidente, oui, c'est un rappel au règlement. Je me réfère à l'article 10, paragraphe 4, qui dispose que lors des débats parlementaires, les députés s'abstiennent de tout propos offensant. Or hier, lors du débat sur la Syrie, un député du Rassemblement national, M. Mariani, a exhorté l'Europe à soutenir Bachar El Assad pour ramener la paix en exterminant les rebelles.

Non pas combattre, mais exterminer. Cet appel à l'extermination est une offense. Ce langage, caractéristique du fascisme, n'a rien à faire dans cette enceinte. Nous ne pouvons pas laisser les petits télégraphistes de Vladimir Poutine, l'homme qui veut buter ses ennemis jusque dans les chiottes, importer son langage abject dans notre Parlement. Nous pouvons avoir des désaccords profonds, virulents, mais nous ne pouvons pas, dans notre enceinte, tolérer l'apologie de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité. Ces propos constituent un discours haineux au sens de l'article 10, paragraphe 4, du règlement et je vous demande de les sanctionner.